virðulegi forseti ég mæli fyrir áliti utanríkisnefndar um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer áttatíu og átta tvö þúsund og sex um breytingu á níunda viðauka fjármálaþjónusta við e e s samninginn nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund berglindi ásgeirsdóttur og nínu björk jónsdóttur frá utanríkisráðuneyti og lilju sturludóttur frá fjármálaráðuneyti umsögn um málið barst frá landssamtökum lífeyrissjóða markmið tilskipunarinnar er að stuðla að hagkvæmum fjárfestingum og tryggri ávöxtun tryggja réttindi sjóðfélaga og annarra rétthafa gera kleift að bjóða þjónustu yfir landamæri stuðla að faglegri stjórnun tryggja samkeppni koma á gagnkvæmri viðurkenningu eftirlitsaðila innan e s b skapa forsendur fyrir öflugri innri markaði fyrir lífeyrissparnað og fleira samkvæmt a lið annarrar greinar tilskipunarinnar eru stofnanir sem stýra almannatryggingakerfi og falla undir reglugerð e b e númer fjórtán hundruð og átta sjötíu og eitt undanþegnar gildissviði hennar íslenska lífeyrissjóðakerfið byggist á þeirri reglugerð og fellur þar af leiðandi utan gildissviðsins nema að því marki sem ekki er um skyldubundnar starfstengdar lífeyrisgreiðslur að ræða ákvörðunin kallar á lagabreytingar hér á landi fjármálaráðherra hefur þegar lagt fram frumvarp til laga um starfstengda eftirlaunasjóði til að innleiða efni þessarar tilskipunar efnahags og viðskiptanefnd alþingis afgreiddi málið frá sér með nefndaráliti áttunda mars síðastliðinn og mælti með samþykkt frumvarpsins nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt og undir hana rita jón kristjánsson varaformaður og framsögumaður össur skarphéðinsson drífa hjartardóttir þórunn sveinbjarnardóttir sæunn stefánsdóttir og guðjón a kristjánsson